Tout d'abord, celle de faire partie d'un Parlement européen qui, cette fois, a eu le courage de défendre ses convictions. Par le passé, ce même Parlement parlait fort, roulait des mécaniques pour ensuite, bien souvent, baisser pavillon sans même défendre ses valeurs face au Conseil.

Le Parlement voulait un budget plus ambitieux, voulait un budget aligné sur les valeurs de l'Union européenne, à commencer par le respect de l'État de droit, voulait aussi un budget plus orienté vers l'avenir, à commencer par la transition écologique et solidaire. Et, sur ces trois domaines, il est incontestable que l'accord atteint hier améliore substantiellement l'accord du mois de juillet obtenu par le Conseil. Bien sûr, ce n'est jamais assez j'entends déjà certains collègues qui le diront.

Deuxième sujet que je voulais aborder, c'est le fait qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde politique où il semblerait que, pour réussir, la recette par excellence soit de polariser nos sociétés, d'opposer le camp du bien au camp du mal.

Au contraire, c'est la logique du dialogue, la logique du compromis, la logique de l'intelligence collective qui nous a permis de donner à l'Union européenne un instrument, pas le seul, mais un instrument crucial pour relever les défis sociaux, environnementaux, démocratiques, économiques et sanitaires auxquels nous faisons face. Eh bien je suis fier que ce soit cette logique du compromis qui ait prévalu, et je voudrais adresser un salut à nos collègues conservateurs, libéraux et socialistes et saluer leur esprit d'ouverture et de compromis tout au long de la procédure. Parce que le compromis que nous avons atteint est un compromis qui dépasse bien sûr les familles politiques, mais aussi un compromis qui dépasse les frontières institutionnelles. Je pense que, cette fois ci, le Conseil n'a pas traité le Parlement comme une sorte d'accessoire mais nous a respectés. Et tout cela, j'en suis fier.